Wir diskutieren jetzt seit einem Jahr dieses Gesetz. Der Grund, weshalb das so lange dauert, liegt und ich wundere mich, dass keiner meiner Vorredner darauf eingegangen ist an einem schlechten Kommissionsvorschlag. Die Kommission hat einen Gesetzestext vorgelegt, der den eigenen Qualitätsansprüchen für die Gesetzgebung der Kommission nicht entspricht. Das Herzstück der Verordnung ist Anhang 3 mit veralteten Fahrzeugkategorien auf Basis der 80er Jahre, und das Parlament hatte nun den Auftrag, diesen Anhang zu reparieren, und das ist, gelinde gesagt, ein Ding der Unmöglichkeit. Fahrzeugkategorien zu definieren mit Dezibelgrenzwerten, dazu braucht es Expertenwissen, Physiker mit Schwerpunkt

Die Debatte, die im Parlament darauf folgte, war nicht immer von Logik geprägt. Es ist Unsinn, von Fahrzeugherstellern Geräuschgrenzwerte für Pkw zu verlangen, die dem Niveau von Elektrofahrzeugen entsprechen, und an anderer Stelle verlangen die gleichen Abgeordneten Mindestgeräusche für Elektrofahrzeuge, weil sie zu leise sind. Ich habe in den Unterlagen der SD Fraktion gelesen Leise kann auch zu leise sein. Ja, herzlich willkommen zur Erkenntnis! Es macht aber keinen Unterschied, ob 66 Dezibel von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor emittiert werden oder von einem Fahrzeug mit Elektromotor. Ich hatte den Eindruck, dass die Ideologie in der Debatte so weit gediehen war, dass dieser Unterschied gemacht wurde. Über Sportfahrzeuge und darüber, ob diese eine Ausnahme brauchen, zu diskutieren völlig ideologischer symbolpolitischer Unfug. Sportfahrzeuge machen weniger als 1 der Flotte aus. Wenn sie morgen vom Markt verschwinden, wird man das im Verkehrslärmpegel nicht einmal messen können.

Es ist leider nicht gelungen, hier einen Kompromiss zu dem entscheidenden Teil dieser Verordnung zu erzielen. Ich hoffe aber sehr darauf, dass wir morgen zu einer verantwortlichen Entscheidung kommen. Ich denke da an den Änderungsantrag 62, der eigentlich ein Kompromiss zwischen allen Vorstellungen ist.